Viel ist in den vergangenen Jahren getan und auch erreicht worden, jedoch nach wie vor noch nicht genug.

Zu letzterem ist uns die Jugendarbeitslosigkeit sehr wichtig. Die Jugend muss dringend eine anhaltende Perspektive bekommen, und andererseits müssen wir auch schon heute an die zahlreichen Arbeitslosen der Generation 50 denken.

Noch ein Wort zu den Zahlungen Die Europäische Union muss ihren rechtlichen und politischen Verpflichtungen nachkommen.

Erlauben Sie mir bitte die Bemerkung, dass die neuerliche Gefahr eines allfälligen shut down so wie wir es im letzten Herbst hatten, schon heute mit allen Kräften verhindert werden muss.